Kein Problem im Rat. Ich bekenne, Sie waren dabei, ich nicht.

Nichtsdestotrotz, ich hatte eine etwas andere Wahrnehmung des Europäischen Rates als die, die Sie hier vorgetragen haben. Ich glaube, was wir erlebt haben, war zumindest in zwei Fällen das Aufbäumen von Regierungschefs gegen die europäische Realität. Die vier Freizügigkeiten, die seit Maastricht garantiert sind, sind die Freizügigkeiten von Dienstleistungen, Kapital, Waren und Personen in der Europäischen Union. Ich habe den Eindruck, dass zumindest die Freizügigkeit von Personen den gleichen Stellenwert bekommen muss in der Europäischen Union, wie die Freizügigkeit des Kapitals. Manchmal würde ich mir auch wünschen, das Kapital würde vielleicht mit der Intensität behandelt, mit der Freizügigkeit von Personen in Europa behandelt wird. Was wir erleben ist doch und das haben Sie angedeutet, aber nicht ausgesprochen dass sich in diesem Post Lissabon Prozess, in dem wir uns jetzt befinden, die Institutionen ihre Machtpositionen erkämpfen. Und was wir im Rat erleben, ist die von Ihnen repräsentierte neue Institution. Denn den Europäischen Rat der Staats und Regierungschefs gibt es erst seit Lissabon als Institution. Diese neue Institution versucht, sich ihre Machtposition zu sichern. Das ist nichts Unehrenhaftes, das tut jede andere Institution auch, aber verbunden mit dem, was im Europäischen Rat abläuft, besteht eine große Gefahr nämlich dass in dem Post Lissabon Prozess die auf die EU übertragenen Kompetenzen, die im Vertrag für die Gemeinschaftsinstitutionen vorgesehenen Kompetenzen, unter einen Genehmigungsvorbehalt des Europäischen Rates gestellt werden sollen das habe ich in meiner letzten Rede hier als eine Art Direktorialregierung bezeichnet. Und das genau ist der falsche Weg! Man kann nicht auf der einen Seite propagieren was Sie getan haben dass wir zum Beispiel in der internationalen Politik, in der internationalen Diplomatie, im internationalen Handel einheitliche europäische Aussagen, einheitliches europäisches Handeln, einheitliches europäisches Auftreten brauchen, und gleichzeitig sagen aber nur dann, wenn es mir in meinen nationalen Kram passt! Wenn es mir nicht in den nationalen Kram passt, wenn es nicht opportun ist in der Innenpolitik, dann wollen wir das nicht. Das aber ist genau das, was im Moment in der Europäischen Union abläuft. Und das ist übrigens nicht spezifisch bezogen auf eine Regierung. Die EVP hat die meisten Regierungen die Sozialdemokraten stellen auch Regierungen. Die Regierungen reagieren alle gleich. Das ist nichts Ideologisches, sondern etwas Institutionelles. Und diese institutionelle Gefahr bringt Europa insgesamt in Gefahr. Die Aufgabe des Europäischen Parlaments ist, in großer Breite und deshalb ist das ein Appell an alle Fraktionen in großer Breite zu sagen Wir wollen, dass das, was Kollege Daul als Gemeinschaftsmethode bezeichnet hat, was nichts anderes ist als das Umsetzen und Durchsetzen der gemeinschaftlichen Kompetenzen

Kann sich denn hier irgendjemand vorstellen, dass wir irgendein währungspolitisches Problem auf der nationalstaatlichen Ebene noch lösen können?

Kann irgendeine klimapolitische Herausforderung auf der nationalstaatlichen Ebene gelöst werden?

Kann irgendein Handelsproblem in der weltweiten Handelspolitik durch einen einzelnen Mitgliedstaat allein noch bewältigt werden? Natürlich können wir mit China als EU diskutieren als EU der 500 Millionen Einwohner und der Kraft von 27 kombinierten Volkswirtschaften. Das ist eine Möglichkeit. Wir können uns auch auf die Größenordnung zerlegen Bundesrepublik Deutschland allein, Frankreich allein, Lettland allein, Zypern allein, Malta allein, das geht auch. Ich glaube nicht, dass die Chinesen davon sehr beeindruckt sein werden, wenn Sie dort auftreten, Herr Van Rompuy. Dann brauchen wir aber die Gemeinschaftsmethode, und nach meinem Dafürhalten ist es die Aufgabe dieses Parlaments, diese Gemeinschaftsmethode durchzusetzen. Die Kommission hat zum ersten Mal in Form von Herrn Barrosos Aussagen in der Roma Frage gezeigt, dass sie kampfbereit ist. Das Roma Thema werden wir lösen und lösen müssen. Und dieses Parlament wird es so lösen, wie wir hier alle gesagt haben Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt auch für komplizierte Minderheiten. Deshalb werden wir bei der Roma Frage nicht nachlassen. Aber die nächsten Herausforderungen kommen von ganz woanders, bei der Finanziellen Vorausschau.